entre las que se encuentran, por cierto, los vinos españoles de Jerez y Málaga. Creo que va siendo hora de que la Comisión Europea tome cartas en este asunto, de que utilice los medios diplomáticos a su disposición para que los Estados Unidos acaben con el uso indebido de este tipo de denominaciones. De cara a un futuro acuerdo en la Organización Mundial del Comercio, sería más que deseable la creación de un registro de denominaciones protegidas. En cuanto a una eventual autorización del uso por parte de los vinos estadounidenses de menciones tradicionales europeas como Clos y Château, me gustaría saber cómo piensa la Comisión Europea garantizar que los productores estadounidenses respetarán las exigencias de la Unión Europea, cuando el mismo Gobierno estadounidense rechaza la política europea de protección de esas menciones, entre las que también se encuentra, dicho sea de paso, la española Solera, utilizada en los vinos de Jerez. La Comisión parece estar dispuesta a satisfacer las pretensiones de los productores estadounidenses, resolviendo de forma privada con asociaciones profesionales de ese país, lo que podría dar lugar al uso generalizado de las menciones tradicionales y la creación, con ello, de un precedente sin igual en el mercado. Con todo esto la Comisión hace un flaco favor a las producciones europeas que han de cumplir requisitos muy estrictos para tener derecho a usar las menciones tradicionales y, además, desaprovecha una baza importante y muy interesante con vistas a la negociación de una solución global, en materia de denominaciones, en el marco de un futuro acuerdo de libre comercio con ese país.

Defender lo nuestro, apostar por la calidad y amparar a nuestros productores y a nuestros productos, ese es el camino.